Une guerre semblait inimaginable. Et pourtant, un attentat terroriste a entraîné l'autodestruction de l'Europe, divisant des peuples qui avaient tant en commun.

Il y a eu, certes, de grands exemples d'héroïsme, qu'on ne peut pas oublier et qu'on doit respecter. Mais, d'un point de vue européen et, surtout, du point de vue des millions de victimes, on ne peut qualifier cette guerre de guerre civile européenne. De la même façon que dans nos pays nous avons connu des guerres fratricides, je crois qu'on peut dire que la Grande Guerre a été la première des grandes guerres civiles européennes. De cette période, je retiendrai notamment trois leçons. Tout d'abord, la préservation de la paix demeure une des principales raisons de l'Union européenne. Nous ne devons pas oublier que le nationalisme était à l'origine de cette guerre effroyable et que, aujourd'hui, l'Union européenne offre précisément le moyen d'éviter la logique perverse du nationalisme, tout en préservant et en renforçant les identités nationales de nos pays.

Il n'existe qu'un seul et même monde partageant la même planète, un univers dans lequel les équilibres dépendent d'un modèle gagnant gagnant qui doit l'emporter sur une logique de jeu à somme nulle. Pour l'Europe, soutenir les personnes qui aspirent à la paix, à la démocratie et à la liberté et défendre aussi un plus juste partage de ressources très inégalement réparties à travers le monde est non seulement une question de respect de ses valeurs mais aussi une question d'intelligence stratégique. Et pour que l'Europe reste l'ultime garante de sa sécurité, nous devons développer plus de politiques européennes dans des domaines clefs tels que l'énergie, l'immigration et la défense. Les Européens doivent également agir de concert pour continuer à exercer et à renforcer une influence dans le monde. Car nous devons être influents pour y défendre nos valeurs et nos intérêts. La deuxième leçon est le respect du droit international et le respect de l'état de droit.

Pour faire face à ces incertitudes et pour disposer d'un autre moyen pacifique de trouver des solutions aux conflits d'intérêts entre pays, en Europe, nous avons, après la Deuxième Guerre, créé des institutions européennes fortes, indépendantes, qui sont les garantes du respect de l'état de droit et de la législation européenne. Elles transforment les divers intérêts nationaux en un intérêt européen à plus forte valeur ajoutée. À l'ère de la mondialisation et de l'interdépendance, nous avons besoin, plus que jamais, non seulement d'une coopération européenne renforcée mais aussi des institutions communes.

Et c'est, par exemple, ce que nous sommes en train de faire en développant une véritable union économique et monétaire. Mais nous ne devons pas attendre de nouvelles crises pour poser ouvertement la question de fond, celle de l'union politique Non seulement parce que la solidité de l'union économique et monétaire dépend de la crédibilité de la structure politique et institutionnelle sur laquelle elle repose. Mais aussi parce que notre union est fondamentalement un projet politique, une communauté de valeurs. Et cela est d'autant plus important alors que l'ordre international, lui même, doit être repensé et que l'Europe a une contribution importante à y apporter. Enfin, troisième leçon, la responsabilité et la solidarité. Stefan Zweig, évoquant les premiers jours de la guerre, décrit je le cite ces milliers et ces centaines de milliers d'hommes qui sentaient comme jamais ce qu'ils auraient dû mieux sentir en temps de paix, à quel point ils étaient solidaires. Dans un monde où le mot clé est interdépendance, quelle serait aujourd'hui l'influence de nos pays sans souveraineté partagée au sein de l'Union européenne? Et que serait notre Union sans la solidarité et la responsabilité de chacun à l'égard de la prospérité et de la sécurité de tous?